Monsieur le Président, les robots intelligents sont devenus une réalité. Ce sont des machines programmées pour prendre des décisions, comme, par exemple, les voitures sans conducteur ou encore certains robots chirurgicaux. Le rapport Delvaux a raison de s'en préoccuper, car leur intelligence dépassera, dans un proche avenir, les capacités intellectuelles de l'être humain. Il faut donc encadrer leur utilisation par des principes éthiques, tels que le respect de la vie privée et de la liberté humaine. Sur le plan de la responsabilité, hélas, le rapport Delvaux préconise des solutions dangereuses, car il ne se borne pas comme il aurait dû le faire à recommander la mise en place d'un régime d'assurance obligatoire et d'un fonds de garantie. Il envisage, en effet, la création d'une personnalité juridique spécifique aux robots, ce qui reviendrait à considérer les robots comme je cite des personnes électroniques responsables. Je m'élève contre cette perspective pour deux raisons d'abord, parce qu'elle exonérerait leurs fabricants et leurs utilisateurs de toute responsabilité, ce qui réjouirait sans aucun doute de puissants lobbies ensuite et surtout, parce que j'estime, comme Jacques Maritain, que la personne humaine possède une surexistence spirituelle à laquelle aucune intelligence artificielle ne saurait être comparée.